virðulegi forseti ég mæli með fyrir frumvarpi til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sextán

efnisatriði frumvarpsins eru af margvíslegum toga og hafa bæði áhrif á tekju og gjaldahlið fjárlagafrumvarpsins ég mun nú fjalla nokkuð ítarlega um þau atriði sem mestu máli skipta í fyrsta lagi eru færri skattþrep vegna tekjuskatts einstaklinga hér ber fyrst að nefna þá breytingartillögu á tekjuskatti einstaklinga sem ríkisstjórnin kynnti í tengslum við gerð kjarasamninga á almennum vinnumarkaði á vormánuðum þessa árs í tillögunni felst veruleg breyting á tekjuskatti einstaklinga í átt til einföldunar jafnframt því sem ráðstöfunartekjur allra launþega hækka en þó sérstaklega millitekjuhópa þannig munu ráðstöfunartekjur einstaklings með sex hundruð þúsund krónur í mánaðarlaun sem eru rétt rúmlega meðaltekjur hækka um liðlega tíu þúsund krónur á mánuði vegna tekjuskattsbreytingarinnar að öðru óbreyttu í þessu samhengi er vert að rifja upp stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um endurskoðun skattkerfisins með einföldun í huga einkum til að auka skilvirkni þess sú breyting sem hér er kynnt er í fullu samræmi við stefnuyfirlýsinguna auk þess að vera mikilvægt innlegg í kjaraviðræðurnar síðastliðið vor og kemur í raun til viðbótar því skrefi sem tekið var í sömu átt í ársbyrjun tvö þúsund og fjórtán í frumvarpinu er lagt til að skattþrepum vegna tekjuskatts einstaklinga verði fækkað úr þremur í tvö á tveimur árum ásamt því sem tekjumörkum verði breytt við það munu sem fyrr segir ráðstöfunartekjur einstaklinga hækka um leið og skattbyrðin lækkar í fyrri áfanganum sem kemur til framkvæmda fyrsta janúar tvö þúsund og sextán verður skatthlutfallið í skattþrepi eitt neðsta skattþrepinu lækkað úr tuttugu og tvö komma áttatíu og sex prósent í tuttugu og tvö komma sextíu og átta prósent það er um núll komma átján prósentustig jafnframt mun skattþrep tvö miðþrepið lækka um eitt komma fjögur prósentustig úr tuttugu og fimm komma þrjú prósent í tuttugu og þrjú komma níu prósent í seinni áfanganum sem mun koma til framkvæmda í ársbyrjun tvö þúsund og sautján lækkar skatthlutfallið í neðra þrepinu í tvö hundruð tuttugu og fimm prósent en skattþrep tvö miðþrepið fellur út það þýðir að skattþrep þrjú eins og það lítur út í dag verður efra þrepið í tveggja þrepa tekjuskatti þar sem skatthlutfallið helst óbreytt frá því sem nú er þrjátíu og eitt komma átta prósent varðandi tekjumörkin verða efri þrepamörkin lækkuð úr átta hundruð þrjátíu og sex þúsund krónum í sjö hundruð og sjötíu þúsund krónur á mánuði fyrsta janúar tvö þúsund og sextán en neðri mörkin haldast óbreytt og á árinu tvö þúsund og sautján verða þrepamörkin aðeins ein það er sjö hundruð þúsund krónur á mánuði rétt er að vekja athygli á því að þannig ákvarðaðar fjárhæðir þrepamarka munu síðan að öðru óbreyttu breytast í takt við launavísitölu í árslok tvö þúsund og fimmtán og tvö þúsund og sextán í samræmi við ákvæði tekjuskattslaganna og verða ef að líkum lætur talsvert hærri en hér er tilgreint áætlað er að framangreindar tillögur muni lækka tekjur ríkissjóðs um fimmtíu og fimm milljarða króna á ári eða allt að ellefu milljarða króna þegar breytingin er komin að fullu til framkvæmda frá og með árinu tvö þúsund og sautján fimmtíu og fimm milljarðar á ári frá og með næstu áramótum en síðan þegar þetta er að fullu komið fram um ellefu milljarðar ég ætla aðeins að rifja það upp hér að með þeim breytingum sem ég minntist hér á frá árinu tvö þúsund og fjórtán var miðþrepið lækkað úr tuttugu og fimm komma átta prósent niður í tuttugu og fimm komma þrjú prósent og með því að það fellur út hefur ríkisstjórnin á þessu kjörtímabili

skattbyrðina eða tekjuskattsprósentuna fyrir þau laun sem hingað til hafa verið í miðþrepinu úr tuttugu og fimm komma átta prósenta tekjuskatti niður í tvö hundruð tuttugu og fimm prósent það er þriggja komma þriggja prósentustiga lækkun í öðru lagi ætla ég hér að ræða um afnám tolla það er lagt til að stór skref verði tekin í þá átt að afnema tolla á næstu tveimur árum þá munu standa eftir landbúnaðarafurðir í tollakerfinu en tollar leggjast þó einungis á tilteknar landbúnaðarafurðir við innflutning fyrra skrefið mun ná til fatnaðar og skófatnaðar og kemur til framkvæmda í ársbyrjun næsta árs en síðara skrefið tekur til allrar annarrar iðnaðarvöru og kemur til framkvæmda í ársbyrjun tvö þúsund og sautján þessar tillögur eru í fullu samræmi við niðurstöður starfshóps sem sá sem hér talar skipaði í upphafi árs og hópurinn fékk það hlutverk að kortleggja heildarendurskoðun á tollkerfinu með einföldun að leiðarljósi það er einnig rétt að nefna að þessi breytingartillaga var kunngerð í tengslum við yfirlýsingu sem ríkisstjórnin gaf út við gerð kjarasamninga í vor en þar

í því skyni að auka ráðstöfunartekjur heimila og stuðla að aukinni verslun á íslandi það eru ýmis rök sem hníga að niðurfellingu tolla á tímum sívaxandi alþjóðaviðskipta tollar hafa í eðli sínu hamlandi áhrif á viðskipti milli landa og draga úr þeim þegar á heildina er litið samkeppnisstaða milli innlendra og erlendra aðila skekkist og neytendur greiða hærra verð en ella eins og augljóst er til dæmis er þess að vænta að innlend fataverslun eflist nokkuð á kostnað verslunar erlendis nái framangreind tillaga fram að ganga með jákvæðum áhrifum á íslenskan þjóðarbúskap þetta kannast eflaust allir tilheyrendur við verslunin hefur kvartað mjög undan skakkri samkeppnisstöðu og þar er ekki síst verið að vísa í tollana verslun með fatnað hefur átt mjög undir högg að sækja á undanförnum árum og það hafa verið vísbendingar um það í neyslukönnunum að sífellt aukinn hlutur innlendrar verslunar færist út fyrir landsteinana við vonumst til þess að endurheimta aftur verslun inn fyrir landhelgina að nýju með þessum breytingum efla þannig verslun og bæta hag neytenda hér heima fyrir það er augljóst að niðurfelling tollanna mun hafa áhrif á smásöluverð þeirra vara sem hér um ræðir en þegar allt er saman tekið er þess að vænta að heildaráhrif breytingarinnar niðurfellingar tolla muni hafa áhrif til lækkunar á vísitölu neysluverðs um nálægt eitt prósent þar af eru verðlagsáhrifin á næsta ári talin verða núll fimm prósent og svo kemur þetta að fullu til framkvæmda og áhrifin að fullu eftir árið tvö þúsund og sautján eða í upphafi árs tvö þúsund og sautján hér er augljóst að um er að ræða verulega drjúga búbót fyrir barnafjölskyldur sem og aðra sem má sjá á ýmsum dæmum sem birt eru á blaðsíðu tuttugu og sjö í því frumvarpi sem við hér ræðum um ég ætla að nefna það sömuleiðis hér að þessar breytingar koma í beinu framhaldi af breytingum okkar á vörugjaldakerfinu og með afnámi almennra vörugjalda og nú tolla á iðnaðarvörur höfum við náð einhverjum stærstu skrefum til einföldunar á neysluskattakerfinu á íslandi sem náðst hafa í háa herrans tíð

að hafa í huga að aðgerðin hefur ekki eingöngu neikvæð áhrif á virðisaukaskattstekjur ríkissjóðs svo fremi sem hún leiðir til lægra verðlags sem eykur ráðstöfunartekjur heimila og í kjölfarið neyslu þeirra nettóáhrif niðurfellingarinnar á afkomu ríkissjóðs ættu því að verða mun minni til lengri tíma litið svo ekki sé talað um það hagræði sem hlýst af á fjölmörgum sviðum við grisjun þessa frumskógar sem tollarnir eru í þriðja lagi vil ég ræða hér um leigutekjur af íbúðarhúsnæði það er samkvæmt frumvarpinu lagt til að frítekjumark fjármagnstekjuskatts af leigutekjum manns af íbúðarhúsnæði verði hækkað úr þrjátíu prósentum í fimmtíu prósent virk skattbyrði leigutekna mun þar með lækka úr fjórtán prósentum í tíu prósent þessi breyting er liður í stuðningi ríkisstjórnarinnar við almennan leigumarkað og er tilgangurinn sá að stuðla að lækkun leiguverðs og aukningu framboðs á leiguíbúðum til lengri tíma búsetu verði tillaga frumvarpsins samþykkt óbreytt mun fjármagnstekjuskattur leigusala af tvö hundruð þúsund króna mánaðarleigu lækka um átta þúsund krónur á mánuði það er níutíu og sex þúsund krónur á ári vert er að árétta að umrædd ívilnun snýr einungis að leigusamningum til lengri tíma en ekki skammtímaleigu sem alla jafna telst til atvinnurekstrartekna og er skattlögð í samræmi við það tekjuáhrif þessarar breytingar eru áætluð neikvæð um fjögur hundruð milljón krónur en áhrifin koma hins vegar ekki fram fyrr en við álagningu ársins tvö þúsund og sautján það skýrist af því að leigutekjur eru skattskyldar með árs töf það er við álagningu opinberra gjalda árið tvö þúsund og sautján vegna tekna sem aflað var á árinu tvö þúsund og sextán í fjórða lagi er virðisaukaskattur og áfengisgjald í þessu frumvarpi er lögð til tilfærsla milli álagningar á virðisaukaskatti og áfengisgjaldi þannig að sala áfengra drykkja færist úr almennu tuttugu og fjögur prósent þrepi virðisaukaskatts í neðra þrep hans það er ellefu prósent samhliða því sem áfengisgjaldið verður hækkað á móti tilgangurinn með þessari breytingu er fyrst og fremst sá að því sem næst öll skattskyld sala veitingahúsa verði í sama virðisaukaskattsþrepinu þar með ættu skattskil þeirra að verða einfaldari og skilvirkari jafnframt því að draga ætti úr þeim mögulega ávinningi sem þessi starfsemi hefur nú til að hagræða í álagningu við verðlagningu og hafa þannig áhrif á skilaskyldan virðisaukaskatt það hafa komið fram skýrslur á undanförnum árum um að menn hafi verið að hagræða töluvert í þessu efni og kokka svolítið í bókunum og þannig verði ríkið af talsvert háum fjárhæðum þessi breyting er hugsuð til þess að gera slíkt framferði erfiðara samanlögð áhrif tilfærslunnar verða lítillega til lækkunar á tekjum ríkissjóðs en það er þó mjög óveruleg lækkun til lengri tíma litið ættu tekjur af virðisaukaskatti af áfengi og áfengisgjaldi að aukast vegna bættra skila verðlagsáhrifin eru í samræmi við það sem ég hef hér sagt mjög óveruleg í fimmta lagi vil ég hér ræða um vörugjald á bílaleigubifreiðar undanfarin ár hefur lækkun á vörugjaldi við kaup á bílaleigubílum sætt vaxandi gagnrýni ekki síst í ljósi þess að greinin nýtur verulega góðs af hinum mikla straumi erlendra ferðamanna til landsins forsaga þessarar ívilnunar nær allt aftur til ársins tvö þúsund og var tilgangur hennar að styðja við uppbyggingu greinarinnar sem þá var í mikilli lægð síðan hefur mikið vatn runnið til sjávar og þörf fyrir stuðning af þessu tagi orðin önnur og minni þetta sést ekki hvað síst í þeirri miklu fjölgun bílaleigubifreiða sem fluttar hafa til landsins á undanförnum árum og notið þessarar ívilnunar sem dæmi nam fjölgunin frá öllu árinu tvö þúsund og tíu rúmlega þrjú hundruð prósent miðað við innfluttan fjölda í fyrri hluta ágústmánaðar í ár sem sagt þrjú hundruð prósent fleiri bílar fram í ágúst á þessu ári en allt árið tvö þúsund og tíu þetta þýðir að sú ívilnun sem bílaleigur hafa notið vegna lækkunar vörugjalda samkvæmt undanþáguflokki nemur um þrjú hundruð tuttugu og sjö prósent hærri fjárhæð í lok ágúst tvö þúsund og fimmtán en allt árið tvö þúsund og tíu gagnrýni á þetta ívilnunarkerfi hefur einnig komið fram í skýrslum alþjóðagjaldeyrissjóðsins og o e c d sem lagt hafa til að lækkunarheimild vörugjalds til handa bílaleigubílum verði afnumin bent er á að lækkunin sé ónauðsynleg og brjóti gegn þeirri meginreglu að álagningarhlutfall vörugjalda af bifreiðum haldist í hendur við magn koltvísýrings í útblæstri þeirra er lækkunarheimildin talin fela í sér að atvinnugreinum sé mismunað auk þess sem grafið sé undan hvötum til að draga úr koltvísýringsútblæstri jafnframt er gagnrýnt að lækkunin sé háð því skilyrði að bifreið þurfi einungis að vera í eigu bílaleigu í fimmtán mánuði eftir nýskráningu en eftir þann tíma megi selja hana án þess að til endurgreiðslu lækkunarinnar komi er talið að með þessum stutta eignarhaldstíma að teknu tilliti til meðalaldurs fólksbifreiða sé skapaður hvati fyrir bílaleigur til að beina sjónum sínum að bílasölu í auknum mæli sem aftur skekki samkeppni á bílasölumarkaði og sömuleiðis gagnvart fyrirtækjum sem bjóða upp á fjármögnunarleigu fólksbifreiða þegar hafa verið tekin ákveðin skref til lækkunar á þessari ívilnun meðal annars í upphafi þessa árs þegar hámarksstuðningur fór úr einni milljón króna á hverja bifreið niður í sjö hundruð og fimmtíu þúsund krónur í þessu frumvarpi er lagt til að ívilnunin verði afnumin í tveimur áföngum það er fyrsta janúar næsta árs og fyrsta janúar tvö þúsund og sautján í fyrra áfanganum verði hámarksstuðningur á hverja bifreið

leyfisgjaldið sem er eins konar ígildi vörugjalds hefur sætt nokkurri gagnrýni og hefur meðal annars verið bent á að þrep gjaldsins og fjárhæðir komi misjafnlega niður á bílaleigum eftir stærð auk þess sem gjaldið hindri aðgang að atvinnugreininni jafnframt er lagt til að lágmarkseignarhaldstími bifreiðar til að njóta lækkunar verði lengdur úr fimmtán mánuðum í tvö ár í seinni áfanganum það er frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og sautján mun umrædd ívilnun á vörugjaldi falla brott og með því verða kaup á bílaleigubifreiðum skattlögð með sama hætti og kaup einstaklinga á fólksbifreiðum til eigin nota tekjuáhrif þessara breytinga eru talin verða um sex hundruð milljónir króna í auknum tekjum fyrir ríkissjóð á næsta ári og einn komma níu milljarðar króna árið tvö þúsund og sautján eða tuttugu og fimm milljarðar króna þegar ívilnunin er að fullu horfin og eru þá áhrif af auknum virðisaukaskattstekjum talin með þess er ekki að vænta að aðgerðin hafi mikil áhrif á verð gagnvart innlendum neytendum og þar með á vísitölu neysluverðs þar sem viðskiptavinir bílaleiga eru að uppistöðu til erlendir ferðamenn auðvitað er ekki hægt að fullyrða mikið um þessi efni það er staðreynd að bílaleigurnar hafa vaxið mjög að umfangi samhliða því að stóraukinn fjöldi erlendra ferðamanna hefur komið til landsins ég vil nefna það undir lok þessa kafla ræðu minnar að ég tel að það hafi á margan hátt tekist vel til með þetta ívilnunarkerfi okkur hefur auðnast að endurnýja bílaflotann töluvert mikið bílaleigurnar eru mikilvægur hlekkur í keðju þeirrar þjónustu sem erlendir ferðamenn þurfa að njóta á landinu og við reynum með því að láta þessar breytingar taka gildi yfir tíma að taka tillit til þeirra sjónarmiða sem bílaleigurnar hafa komið fram með um að þær nauðsynlegan aðlögunartíma ég vænti þess að í þinglegri meðferð muni bílaleigur halda því fram að þær þurfi enn lengri aðlögunartíma og beini því til nefndarinnar að taka það allt til vandlegrar skoðunar en ég tel að við eigum að einfalda kerfið draga úr undanþágum og sérkjörum og frekar þá að beina sjónum okkar að því að lækka almenna vörugjaldið fyrir hinn almenna neytanda í landinu í stað þess að hafa það gjald tiltölulega hátt og vera með mjög mikla afslætti fyrir bílaleigur færum okkur úr afsláttarkerfi og beinum sjónum okkar frekar að því hver vörugjöldin eru fyrir allan almenning í sjötta lagi vil ég nefna niðurfellingu undanþágu virðisaukaskatts við innflutning og skattskylda sölu rafmagns vetnis eða tengiltvinnbifreiða í stuttu máli er gert ráð fyrir að tímabundin heimild til að fella niður virðisaukaskatt og telja til undanþeginnar veltu fjárhæð að ákveðnu hámarki við innflutning og skattskylda sölu rafmagns vetnis eða tengiltvinnbifreiða verði framlengd um eitt ár með sömu rökum og hafa verið notuð hingað til ég ætlaði að segja aðeins um þetta atriði fyrir utan það að við áætlum að þetta muni hafa áhrif til þess að lækka tekjur ríkissjóðs um tvö hundruð milljónir miðað

skoðum aftur heildarumhverfi vörugjalda þar með talið vörugjalda á eldsneyti fyrir bifreiðar í landinu og dæmum aftur eða komum aftur að umræðu um það hvernig við getum náð þeim markmiðum sem við viljum setja okkur til dæmis fyrir umhverfisvæna bíla eins og þá sem ég er hér að nefna norðmenn hafa farið þá leið að setja sér markmið um tiltekið hlutfall rafbíla í bílaflota sínum og fram að því marki vilja þeir nota afslætti og hvatakerfi en eftir að því hlutfalli er náð hyggjast þeir setja bílana í almenna kerfið við þurfum að ræða hér um það hvernig bílarnir eiga að leggja til við að fjármagna samgöngukerfið í landinu en aukinn fjöldi rafbíla sem ekki nota eldsneyti tekur þá minni þátt í fjármögnun samgangna í landinu bifreiðagjöldin ein og sér finnst mér að megi skoða er rétt hjá okkur að vera með lægri álögur á dísil en bensín það liggur fyrir í dag að dísill sótar meira en bensínið en við höfum til skamms tíma gengið út frá því að dísill

kann að vera að það sé ekki sú ástæða sem við höfum gengið út frá að hafa dísil með lægri álögur allt þetta samanlagt mundi ég vilja skoða ásamt með umhverfisráðuneytinu og innanríkisráðuneytinu og taka saman reynsluna af því kerfi sem við höfum búið við og leiðir til þess að ná þeim markmiðum sem við viljum setja okkur með breytingum á umhverfinu það þarf auðvitað að gerast með fyrirsjáanlegum hætti og í góðu samráði við greinarnar þannig að það hafi ekki neikvæð áhrif á markaðina hér heima en ég tel tímabært að skoða þessa hluti alla við erum sem sagt að leggja það til varðandi rafbílana að við viðhöldum og framlengjum ástandið áfram um eitt ár ég mun skipa starfshóp til að fara ofan í þessi mál og óska eftir aðkomu umhverfis og er hér lagt til að olíugjald almennt og sérstakt kílómetragjald almennt og sérstakt bensíngjald kolefnisgjald bifreiðagjald þið heyrið að þetta er ekki lítil upptalning allt er þetta hluti af þessu gjaldakerfi sem ég var að nefna hér áðan og vörugjald á tóbak hækki um tuttugu og fimm prósent frá og með næstu áramótum í takti við verðbólgumarkmið seðlabankans

þessi hækkun er örlítið undir verðlagsforsendu fjárlagafrumvarpsins sem er þrjú prósent og það má segja að með þessu séum við að halda aftur af gjaldskrárhækkunum þetta er okkar viðleitni til að halda verðlagi eins lágu og mögulegt er og draga úr raungildi þessara gjalda á næsta ári þessi hækkun mun skila ríkissjóði samanlagt níu hundruð milljóna króna

með það fyrir augum að viðhalda raungildi þeirra hins vegar er sú tillaga að heimild til skuldajöfnunar barnabóta á móti opinberum gjöldum og vangreiddu meðlagi verði varanlega felld brott en heimildin hefur verið óvirk frá árinu tvö þúsund og níu með bráðabirgðaákvæðum áætlað er að útgjöld ríkissjóðs vegna barnabóta muni aukast um þrjú hundruð og fimmtán milljónir frá því sem ella hefði orðið

viðmiðunarfjárhæðir vaxtabótakerfisins haldast óbreyttar milli áranna tvö þúsund og fimmtán og tvö þúsund og sextán ástæðan er sú að nú er unnið að endurskoðun á húsnæðisstuðningi stjórnvalda á ýmsum sviðum með það að markmiði að samræma hann sem kostur er og er þar horft meðal annars til ólíkra búsetuforma allt mun þetta mögulega hafa áhrif á vaxtabótakerfið og þess vegna ástæða til að framlengja eins og við höfum gert undanfarin ár þetta bráðabirgðaákvæði ég er þá kominn að mikilvægum en hins vegar smærri efnisatriðum frumvarpsins ég hef hér farið yfir það helsta og stóru kaflana í þessu og ætla kannski að leyfa mér að staldra aðeins styttra við í öðrum köflum við munum hér varðandi útsvarið framlengja tímabundna hækkun hámarksútsvars þetta hefur tengst málefnum fatlaðra og á meðan ekki hefur fengist endanleg niðurstaða í fjárhagsleg samskipti vegna yfirfærslu á því málefnasviði til sveitarstjórnarstigsins er rétt að framlengja þessa hækkun varðandi virðisaukaskattsskyldu fólksflutninga eru lagðar til lagfæringar á lögum um virðisaukaskatt í beinum tengslum við þær breytingar sem við höfum þegar lögfest um virðisaukaskattsskyldu fólksflutninga það er lagt til að skipulögð ferðaþjónusta aldraðra verði undanþegin virðisaukaskattsskyldu til samræmis við undanþágur laganna að öðru leyti það er rétt að árétta að samkvæmt gildandi lögum verða almenningssamgöngur það er fastar ferðir á ákveðinni leið innan lands samkvæmt fyrir fram birtri áætlun sama hvort er á landi í lofti á legi eða skipulögð ferðaþjónusta fatlaðs fólks og skipulagður flutningur skólabarna sömuleiðis allt þetta er undanþegið virðisaukaskatti frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og sextán í frumvarpinu er einnig gert ráð fyrir að úrskurðarvald í ágreiningsmálum um stimpilgjald verði fært frá ráðuneytinu til yfirskattanefndar smávægilegar aðrar breytingar verða gerðar sömuleiðis á því starfsendurhæfingarsjóðirnir eru í frumvarpinu en það er verið að leggja til að við framlengjum ákvæði laga um tryggingagjald sem kveður á um að starfsendurhæfingarsjóðir fái ekki tekjur af almennu tryggingagjaldi á árinu tvö þúsund og sextán miðað við núgildandi tryggingagjaldsstofn mundi núll komma þrettán prósenta hlutdeild fela í sér eins komma fjögurra milljarða króna framlag úr ríkissjóði á ári

í staðinn fyrir að bráðabirgðaákvæðið falli niður er gert ráð fyrir að sjóðirnir fái sex hundruð og fimmtíu milljónir króna framlag á árinu tvö þúsund og sextán í samræmi við samkomulagi sem gert var um það við erum með gjald vegna kostnaðar við rekstur fjármálaeftirlitsins það er í samræmi við lög um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi greiðsla kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara við leggjum til að hlutfallið af álagningarstofni gjaldskyldra aðila lækki úr núll komma núll eitt fjögur átta prósent í núll komma núll núll fjögur níu eitt prósent en gjaldinu er ætlað að standa undir rekstri umboðsmanns skulda er þá miðað við að fjárheimildir umboðsmanns skuldara vegna rekstrarársins tvö þúsund og sextán verði samtals hundrað fimmtíu og sjö komma tvær milljón krónur það er til samræmis við rekstraráætlun stofnunarinnar sem gerir ráð fyrir að umfang hennar verði

þetta framlag ásamt með uppsöfnuðum höfuðstól frá fyrra ári eigi að standa undir umfanginu almannatryggingar eru nefndar í þessu frumvarpi það er gert ráð fyrir því að fjárhæð frítekjumarks vegna atvinnutekna örorkulífeyrisþega við útreikning tekjutryggingar og heimilisuppbótar verði sú sama á árinu tvö þúsund og sextán og á þessu ári með framlengingu á bráðabirgðaákvæði

verði það ekki framlengt mun frítekjumark örorkulífeyrisþega vegna atvinnutekna lækka mjög verulega gjald í framkvæmdasjóð aldraðra það er lagt til að það hækki um þrjú prósent á næsta ári í samræmi við spá hagstofu um verðbólgu milli áramóta árið á undan fjárlagaárinu þannig verður gjaldið tíu þúsund fjögur hundruð sextíu og fjórar krónur á hvern gjaldanda við álagningu opinberra

fjárlagafrumvarpinu að veitt verði jafn mikil hækkun útgjaldaheimildar vegna verðlagsbreytinga þannig að áhrifin af þessum ráðstöfunum á afkomu ríkissjóðs verði engin við erum svo með nokkra aðra liði ég þarf að fara hratt yfir sögu tímans vegna en framlag til þjóðkirkjunnar breytist í samræmi við sérstakt samkomulagi íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar og hækkar um sjötíu og tvær komma sjö milljónir króna

kostnaðarþátttöku heimilismanna er hér gert ráð fyrir að bætt verði nýju ákvæði til bráðabirgða við lög um málefni aldraðra til að koma í veg fyrir að kostnaðarþátttaka heimilismanna aukist við það að tengingar við tekjur maka voru afnumdar ég leyfi mér að vísa til frumvarpsins varðandi breytingar á sóknargjöldum lögboðið framlag til sókna þjóðkirkjunnar og annarra trúfélaga breytist að öllu jöfnu í samræmi við áætlaða breytingu á meðaltekjuskattsstofni einstaklinga sextán ára og eldri nú er hins vegar eins og í tengslum við fjárlög undanfarinna ára með breytingu á lögum um sóknargjöld gert ráð fyrir að fastsetja fjárhæð sóknargjalda í samræmi við áform innanríkisráðuneytisins um að draga til baka hluta af aðhaldskröfum til trúfélaga og safnaða í fjárlögum fyrri ára ég þarf að hlaupa hér hratt yfir sögu og staldra ekki lengi við framkvæmdasjóð ferðamannastaða sem hefur verið með mikið laust umframfjármagn og fær þess vegna ekki viðbótarfé í þessu frumvarpi til fjárlaga sem við höfum nýlega rætt í þessu frumvarpi erum við aðeins að gera upp aðhaldskröfu fyrri ára ég ætla bara að nefna það hér alveg í blálokin

dragist saman um um það bil átta milljarða króna sem hefði verið að óbreyttu það eru átta milljarðar sem fara